forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni samfylkingarinnar um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa magnús orri schram hverfur úr samgöngunefnd ólína þorvarðardóttir fer úr samgöngunefnd og rekur sæti í umhverfisnefnd steinunn valdís óskarsdóttir fer úr umhverfisnefnd og tekur sæti í samgöngunefnd björgvin g sigurðsson tekur sæti í samgöngunefnd þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum